Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Zum Ersten möchte ich mich für die ausführliche Beantwortung meiner parlamentarischen Anfrage zu den Stresstests, was die irischen Banken betrifft, vom 8. Februar bedanken. Wir haben heute hier alle klargestellt Glaubwürdigkeit schafft Vertrauen. Und Ernsthaftigkeit, Aufrichtigkeit und Entschlossenheit können die Vertrauenskrise überwinden helfen. Daher muss ich schon sagen, mir fehlt beim letzten Stresstest die ausreichende Evaluierung dieses Tests. Die Konsequenzen sind unbekannt, die Schlussfolgerungen haben Sie heute angedeutet, und die Konsequenzen aus dem nächsten Test sind mir noch zu unklar.

Die erste ist Wie können Sie diesmal, Herr Kommissar, garantieren, dass der Fokus auf Langfristigkeit gerichtet ist und nicht auf Kurzfristigkeit wie bei den irischen Banken das letzte Mal?

Diese Verschärfung wird bei den aktuellen Stresstests aber nur in den Handelsbüchern der Banken geprüft. Jene Titel, die die Banken bis zur Endfälligkeit halten, finden sich allerdings im Bankenbuch.

Wie rechtfertigen Sie diesen Unterschied? Drittens Wird damit nicht wiederum das Gefühl vermittelt, als wäre die Langfristigkeit der Banken garantiert, weil unsere Hauptproblematik die Staatsschuldenkrise unzureichend beleuchtet wird?